Monsieur le Président, je pense que s'il y a une grande question qui nécessite une réponse commune européenne, c'est bien la question des migrations.

Le troisième pilier est urgent, vous l'avez tous dit

Ceci n'est pas raisonnable. Quatrième pilier il faut évidemment une politique de développement, un vrai partenariat avec les pays d'origine et une politique étrangère qui concourent à la stabilité des pays qui nous entourent.